Auch dies ist mittlerweile erreicht worden, sodass die Planung völlig normal ist. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern erklären, weshalb es diese Europäische Union gibt und weshalb wir welche politischen Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union, sowohl in der Historie als auch in der Neuzeit, einleiten. Denn wer sich selbst nicht erklärt, kann nicht erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger einen verstehen. Und wir wollen, dass die Menschen uns verstehen. Das müssen wir auf vielfältigen Feldern letztendlich leisten.

Es hat im letzten Jahr nicht eine einzige Anfrage auf Übersetzung gegeben. Anscheinend sind die strukturellen Änderungen, die wir hier durchgeführt haben, vollkommen richtig und haben Ersparnisse gebracht, die sinnvoll und notwendig waren. Wir gehen auch kreativ vor, indem wir die Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Regionen und dem Wirtschafts und Sozialausschuss stärken wollen in den Feldern, in denen es nicht um institutionelle Fragen geht, sondern um Fragen der Übersetzung, wo Kooperationsmöglichkeiten bestehen. Dass Beamte Gehaltssteigerungen haben, sollte man insofern nicht anzweifeln, als wir uns an Recht und Gesetz halten müssen. Die Gesetze, die wir haben, müssen eingehalten werden. Wenn jemals andere Beschlüsse gefällt werden, dann werden wir uns wieder an Recht und Gesetz halten. Aber es kann nicht sein, dass man von uns nur verlangt, auf Druck von außen zu reagieren.